Néhány megjegyzés az elhangzottakhoz a vitában számszerűsíthető az, hogy az értékteremtés azok részéről, akik más tagországban dolgoznak, messze meghaladja azt a kiadást, amivel hozzájárulnak az egyes tagországok a szociális ellátásokhoz

Úgy gondolom, hogy ezt fontos ismételten leszögezni, és köszönöm Andor biztos úrnak, hogy ezt leszögezte. Meglepő egyrészt, másrészt nem meglepő, de ismételten fönnakad az ember azon, hogy akkor, amikor a másik három szabadságot tehát a tőke szabad áramlását, az áruk szabad áramlását, a szolgáltatások szabad áramlását a kollégák nem kérdőjelezik meg.

sokkal jobban bánt az a több tízezer gyerek, akiket a szülők elhagynak, mert más tagországban dolgoznak. Esetleg éppen azért, mert megkérdőjelezik az egyes tagországok, hogy jár e nekik családi pótlék, tanulhatnak e az iskoláikban. Számomra ezek az elhagyott gyerekek sokkal nagyobb problémát jelentenek, mint az a néhány tizednyi százalék, amivel többet ad ki az egyes tagország a szociális ellátásokra.

De úgy gondolom, hogy ez rendkívül veszélyes, és én meg vagyok róla győződve, hogy ezt a kollégák előbb utóbb tudatosítani is fogják.

Talán még egyetlen egy megjegyzést kaptunk néhány módosító javaslatot, amelyik negligálja a szabad mozgás elvét. Én nagyon kérem a kollégákat, nehéz tárgyalások után jutottunk el egy ilyen kompromisszumhoz. Ez a kompromisszum, ez a legjobb elérhető kompromisszum volt. Nagyon kérem ennek a kompromisszumnak a támogatását és a módosítók elutasítását.